Wir sind uns offensichtlich weitgehend einig, dass Pompeos und Trumps Legitimierung der Siedlungspolitik Netanjahus das Völkerrecht mit Füßen tritt. Die Konfliktspirale zwischen Raketenbeschuss und Vertreibung geht in die nächste Runde. Luxemburgs Außenminister Asselborn schlägt eine neue europäische Anerkennungswelle Palästinas mit Ostjerusalem als Hauptstadt vor. Das ist charmant, doch nur eines der Ziele einer EU Nahostpolitik. Wir werden Oslo nicht verteidigen, wenn wir einen ständig scheiternden Friedensprozess zwischen Israel und Palästina losgelöst von Friedenslösungen zum Beispiel für Syrien für die ganze Region anpacken wollen. Wie glaubhaft ist unsere Diplomatie im Nahen Osten, wenn wir andererseits eine EU Abschottungspolitik mit der Türkei und Libyen betreiben? Wie glaubhaft sind wir, wenn die Mitgliedstaaten völkerrechtliches Versagen überall mit Waffenexporten und der Ausbildung von Sicherheitskräften unterstützen? Wir brauchen eine internationale Friedenskonferenz, um ehrliche Antworten zu finden.